V zemi dochází k mnoha teroristickým útokům islamistů.

Soudní řízení zde často provádějí vojenské soudy a často používají trest smrti. V pronásledování křesťanů má Somálsko trvale třetí místo na světě.

Takto bohužel vypadá takřka dokonalý katalog příčin migrace z afrického kontinentu. Chceme li přispět k odstranění těchto příčin, musí Evropská unie přispět k tomu, aby základní funkce somálského státu začaly fungovat, aby byly vytvořeny základy somálské obnovené občanské společnosti.